Sie muss umweltfreundlich, energieeffizient und besonders kosteneffizient gestaltet sein. Es sollte auch offen über die Sinnhaftigkeit der drei Arbeitsorte des Europäischen Parlaments diskutiert werden. Die horrenden Ausgaben für die verschiedenen Standorte sind gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise gegenüber EU Bürgern und Steuerzahlern kaum zu rechtfertigen.